Señor Presidente, señor Primer Ministro Leterme, yo también, desde las responsabilidades del Grupo Socialista en las materias de empleo y asuntos sociales, quiero unirme a las voces de mis colegas que felicitan a la Presidencia belga por estos seis meses. Y, ¿cómo es posible que, pese a que usted se ha referido escasamente a la dimensión social y pese a que, efectivamente, no hay un enorme balance social en la Presidencia belga, yo pueda unirme a estas felicitaciones? Sencillamente, señor Leterme, porque he tenido el privilegio de trabajar con sus ministras, las señoras Onkelinx y Milquet, y conozco el esfuerzo de ellas y de sus equipos para sacar adelante una agenda social en unas circunstancias tan difíciles y en un Consejo tan poco sensible a la Europa social como el que desgraciadamente hoy tenemos. Y, pese a ello, han trabajado con denuedo, con responsabilidad, con un alto espíritu europeísta y tratando de que el Parlamento Europeo sea escuchado, de que los ciudadanos europeos sean escuchados en esta hora, grave hora, en la que Europa se juega su futuro.

Y ese alma, señor Leterme, tiene que ser un alma política y un alma social, no solamente económica. Y quiero referirme simplemente a un par de dosieres que han quedado pendientes de su Presidencia y sobre los que espero que ustedes transmitan ese espíritu europeísta y ese espíritu humanista a la próxima Presidencia húngara, porque con ello nos jugamos mucho en el futuro de Europa.

Tiene que haber un trato igual o abriremos un foso de unas consecuencias incalculables para el futuro de la Unión.

Señor Leterme, ojalá los próximos seis meses los húngaros le escuchen y usted pueda recobrar la libertad de palabra en el Consejo y ese Consejo se oriente hacia el alma de Europa, que no puede ser otra que un alma humanista y un alma de progreso.